Obete na Ukrajine nech budú poučením a mementom pre všetkých politikov, ktorí hľadajú nové riešenia pre Ukrajinu. Ľudia nášho východného suseda si vo svojej histórii veľa vytrpeli a je potrebné využiť všetky prostriedky na to, aby sa Ukrajina ekonomicky a politicky pozviechala, aby ľudia žili v mieri a v primeraných sociálno ekonomických podmienkach, bez ohľadu na to, ako sa nakoniec rozhodnú, či budú členmi veľkej skupiny EÚ, alebo budú si budovať budúcnosť ako samostatný štát. Držím im palce, aby voľný pohyb osôb, tovaru a služieb ako jedna z vymoženosti Európskej únie bol aj pre obyvateľov Ukrajiny samozrejmosťou.